Bezpieczeństwa na Morzu działa od 8 lat.

Pozytywnym elementem pracy agencji, o czym tutaj jeszcze do tej pory nie mówiliśmy, są comiesięczne komunikaty, z których korzysta aż ponad 2 tysiące użytkowników. Można by zatem powiedzieć, że bilans pracy agencji jest na pewno pozytywny.

Pierwszy problem dotyczy tego, że agencja zajmuje się dzisiaj przede wszystkim transportem morskim.

Dla mnie jest rzeczą zupełnie niejasną, czy w następnych latach, w następnej perspektywie finansowej, na te nowe zadania znajdą się nowe i dodatkowe środki.